forseti vill geta þess að gert verður hádegishlé milli klukkan eitt og hálftvö þá fara fram atkvæðagreiðslur síðar í dag að afloknum stuttum þingflokksfundum